Vom urmări cu atenție aceste dezvoltări. Aș vrea să vă mai întreb care este stadiul implementării rețelelor inteligente de transport al electricității, așa numitul Smart Grid care sunt perspectivele de finanțare în viitorul cadru financiar multianual, în afara mecanismului Conectarea Europei și, ultimul lucru, având în vedere că zona Balcanilor se confruntă cu o penurie de energie, cum are în vedere Comisia cooperarea internațională pentru furnizarea energiei necesare acestei regiuni?